Ja, hvala. Komaj spet čakamo, da koalicija vloži v državni zbor novelo zakona, naša podpora pa bo odvisna od tega, ali bo ta novela spoštovala odločbo ustavnega sodišča ali pa ne. In zakaj nismo podprli tistega zakona - ker bi podaljšal neustavnost. Spoštovana gospa Sluga, niso vsi bili takrat v tem zboru, ko ste poslanci koalicije medstrankarsko obračunavali, predvsem pa licitirali, sto-sto, sto petinosemdeset-sto šestdeset, sto-nič. Koalicija se ni znala zmeniti zaradi malenkost različne ideologije znotraj poslanskih skupin. In danes poslanka takrat največje vladne stranke z - takrat so imeli mislim, da štiriintrideset poslancev - reče, ja, SDS je kriv, ne, ker ni podprl zakona, ki ne bi stoprocentno sledil odločbi ustavnega sodišča. Tako da čim prej zakon, ampak podpora SDS-a samo pod enim pogojem - uresničitev odločbe ustavnega sodišča in ne licitiranje kot na kakšnem sejmu. Seveda pa dovolite, še nekaj, zadev se je nabralo. Jaz podpiram, če ste, kot je bilo rečeno, poslanci koalicije samostojni pri svojem delu, ampak ne morem se znebiti vtisa, da isti plonk listek še vedno kroži med poslanskimi klopmi in govori o zadevah, kot so ista odločba iz leta dva ena in dva tisoč trinajst, in kako je to že peta ustavna obtožba in da gre za zlorabo instituta. Kdo smo mi, da bomo govorili, ali gre za zlorabo instituta ali ne? Če stoprocentno trdite, da gre za zlorabo instituta, potem predlagam sprejetje sklepa: Državni zbor Republike Slovenije predlaga ustavnemu sodišču, da ugotovi, da je Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije, kršil drugi, tretji, štirinajsti, petnajsti, petindvajseti, sedeminpetdeseti in sto triinpetdeseti člen ustave. In naj ustavno sodišče reče: ""SDS si privoščil zlorabo instituta ustavna obtožba, ki je v ustavi zapisan takole: "Predsednika vlade ali ministra lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov storjene pri opravljanju njihovih funkcij."" Imate pogum potrditi sklep, pa naj ustavno sodišče odloči, ali blefiramo ali zlorabljamo ali pa počnemo to, kar bi morali početi predsednik vlade in poslanci koalicije? Izpolnjevati odločbe ustavnega sodišča. Zato me je zmotila izjava ene izmed poslank, ki je rekla: "Morali bi dokazati osebno odgovornost in ne politične predsedniku vlade." Jaz se opravičujem, lahko dobim terminski plan predsednika vlade za mesec februar, kdaj bo izvajal politično funkcijo, kdaj pa se bo kje pojavljal kot državljan Republike Slovenije, da takrat ne bo odgovarjal za politične zadeve, ampak le osebnostno. Ustavna obtožba zaradi kršitev, storjenih pri opravljanju njihovih funkcij. Poslanka, ki je pravnica, pa reče, da bi morali poiskati osebno in ne politične odgovornosti. Pa smo spet pri napačnem branju Ustave Republike Slovenije. Še več, moram reči, da sem malo presenečen, kako daleč greste poslanci koalicije, predvsem tisti iz prejšnjega mandata, ki trdite: "Ja, mi smo zavestno kršili ustavo, predsednik vlade pa ni nič kriv pri tem, ko nismo izglasovali zakona, predlaganega na predlog SDS, kjer je zakonodajno-pravna služba ugotovila: "Menimo, da predlog zakona odpravlja ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena." Zato, spoštovani, ni res, da je možnih več rešitev. Možna je samo ena, uresničevanje odločbe ustavnega sodišča. In medtem ko nekateri govorite o tem tudi, kako je walfdorska šola oziroma je tam marsikaj slabega, sem dobil dopis ene izmed mamic, naj še enkrat opozorim predsednika vlade, ministre, predvsem pa vas, poslanke in poslanci, da ste sami namenoma s tem, ko niste podprli zakona, in ker niste predložili zakona, da bo sprejet do vpisa, ponovno podaljšali neustavno stanje. Gospa mi je napisala, devetindvajsetega, samo sekundo mi je napisala: "Vpis v šolsko leto dva tisoč devetnajst-dva tisoč dvajset bo potekal dvanajstega in trinajstega februarja dva tisoč devetnajst, kar pomeni za otroke in predvsem na starše, da bi morali biti pogoji kristalno jasni že danes. Se pravi, da spet razpravljate in odlagate enoletni zamik financiranja javno veljavnih programov osnovnih šol. Smo vas opozarjali takrat pri ZOFI-ju, da je šolsko leto malo drugačno kot koledarsko leto, kjer se s prvim prvim zadnja številka premakne, da je nekaj opis, nekaj pa začetek šolskega leta, ki sta drugačna kot koledarsko leto. Še več, ko poslanci pravite: "Ja, zavestno smo kršili ustavo, mi smo krivi." Se vam zahvaljujem za to iskrenost, ampak se tem ne boste ubranili mnenja vlade, ki je predsednik, kjer je predsednik vlade rekel, da on spoštuje ustavo, ne bo pa je spoštoval. Medtem ko vi isto trdite, češ: "Ja, mi smo krivi, predsednik vlade ni nič kriv, poslanci LMŠ govorijo, da naj takoj minister za izobraževanje naredi domačo nalogo. Skratka, tipično, nihče naj bi bil za, ne bi bil za nič kriv. No Saj vemo, kdo je kriv: SDS. Namesto vseh teh ljudi, ki bi morali oziroma niso nekaj naredili. Za zaključek tega uvoda pa mi je ena gospa napisala, če lahko gospod Koprivc, pove javno svoj naslov, da mu pošlje položnice za brezplačno šolstvo. Najlepša hvala.